Hvala lepa. Če nadaljujem, še, s strani ministrstva za notranje zadeve in s policije točne statistike glede poškodovanih spomenikov NOB ne moremo posredovati, ker iz statističnih podatkov ne moremo izročiti samo spomenikov, izločiti samo spomenikov in spominskih obeležij NOB. Statistika zato zajema vsa poškodovanja in tatvine, ki se navezujejo na umetniške predmete. Mi to v skladu z, kazenskim zakonikom.